Sin elegir al lado de quién nos ponemos cuando nos conviene o nos deja de convenir. En cualquier caso, quiero decir una cosa clara. El Estado de Derecho funciona cuando se detiene a los sospechosos y se abren los procesos judiciales. Eso es lo que ha ocurrido la pasada semana en Malta. Se ha detenido a un sospechoso y hay abierto un proceso judicial. Este Parlamento debe respetar los procesos judiciales y no interferir en los mismos, y, en cualquier caso, quiero aclarar que este Grupo siempre está del lado de la verdad y de la justicia. Otros deberían saber y entender que no se puede elegir cuándo se está del lado...

Hay gente a quien le pueda molestar que yo esté clarificando aquí una cosa.

Espero que durante los cinco años siempre esté del lado del Estado de Derecho, sea donde sea, en el país que sea, gobierne quien gobierne.